Glede na to, da ste rekel redke bolezni, takega takega sistema na enem mestu, je težko urediti. Vsaka bolezen pač paše v specialnost, v kateri je. Hematoloških, hematoloških posebej, teh je največ, pulmologija, redki raki, metabolne bolezni in bolezni mišic in živčevja. Natančno vemo, da zdravila za te bolezni, ki so dostopna, pomenijo devetsto šestinšestdeset, zavarovancev, ki prejemajo zdravila. Teh je žal samo pet procentov, ker večina redkih bolezni se nanaša na genetske motnje, za katerih pa zdravil trenutno ni, so pa zdravila za lajšanje simptomov pri genetskih motnjah. Ne, genetsko motnjo se zaenkrat še ne da, popravljati. Zagotovili so mi, da je zdravilo, če pride v, v Slovenijo, da je v najkrajšem možnem času uvrščeno, na listo. Tako da nekega velikega dostopa ni, tule bi me nekega velikega odstopanja ni. Tule me bi zanimalo, za katero zdravilo konkretno, govorite, da znam ukrepati,. Je pa res nekaj drugega, ne, da, bi lahko bil ta register redkih bolezni večji, ampak je razmetano po po, po stroki. Večina pacientov se pa koncentrira v pediatrični kliniki, ker jih tam tudi največ, seveda odkrijemo in tam je, sedež sedež tega. Dejstvo je, da imamo zdravila zgolj za pet procentov redkih bolezni. Financirajo se iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Smo pa lansko leto za okus, da boste videl, za ta zdravila namenili sedem procentov stroškov za zdravila, kar je veliko. To je ena izmed dilem sodobnega zdravljenja. Čezdalje več znamo pozdraviti, ampak to seveda čezdalje več stane, pa smo pri tistem, kar smo prej tule, debatirali.